ég finn ekki enn gluggann til hægri með öllu virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi á þingskjali þrjú hundruð sjötíu og sex um breytingu á lögum númer hundrað þrjátíu og þrjú tvö þúsund og fimm um ráðstöfun á söluandvirði landssíma íslands h f eins og þeim var breytt með lögum númer hundrað fimmtíu og sex tvö þúsund og sex í frumvarpinu er lagt til að frestað verði fjárveitingum að fjárhæð fjórar milljónir króna sem til stóð að veita á næsta ári af söluandvirði landssíma íslands ástæðan er fyrst og fremst sú að undirbúningur framkvæmda er skemmra á veg kominn en áður var áætlað og eru þessar breytingar í samræmi við fjárlagafrumvarp fyrir næsta ár eins og það var afgreitt við aðra umræðu hér í þinginu í gær þær framkvæmdir sem um ræðir varða í fyrsta lagi sundabraut en þar verður frestað þremur milljörðum af framkvæmdafé ársins tvö þúsund og átta eins og það var upphaflega ráðgert en þess í stað munu þær fjárveitingar dreifast á árin tvö þúsund og níu og tvö þúsund og tíu eftir sem áður er áformað að verja allt að níu hundruð milljóna króna til sundabrautar á næsta ári en eins og þingmenn vita þá háttar þannig til að undirbúningur þessa máls er ekki lengra á veg kominn en svo að níu hundruð milljóna króna eiga að vera meira en nóg til að standa undir kostnaði næsta árs vegna þessa verkefnis í öðru lagi er um að ræða framkvæmdir við landspítala háskólasjúkrahús en þar er ráðgert að fresta sjö hundruð milljóna króna af því sem áður var áformað

allt að átta hundruð milljóna króna til þessa verkefnis á næsta ári og alveg eins og ég gat um varðandi sundabraut þá er staða verksins þannig að þessi fjárhæð átta hundruð milljóna króna á að vera rífleg til þess að standa undir því sem hægt verður að koma í verk varðandi þessa framkvæmd á næsta ári

vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar efnahags og skattanefndar